Všeobecná argumentácia, že bohaté bankové domy zarábajúce na úsporách občanov by mali byť solidárne so svojimi klientmi, sa na prvý pohľad zdá byť obhájiteľná. Pri aplikácii tejto myšlienky sa však ukazujú viaceré komplikácie. Naši finanční experti sa nevedia zhodnúť na položkách, ktoré by bolo správne zahrnúť do základu tejto dane. Oprávnené sú všetky otázky na to, aké dôsledky môže mať zavedenie novej dane na dôchodkové fondy, devízové transakcie, ale aj na vysokofrekvenčné obchody. Popri komplikáciách o definovaní základu dane je otvorená aj otázka geografického rozsahu jej aplikácie. Z postojov našich hlavných obchodných partnerov je zrejmé, že na globálnej úrovni to nebude. Nezhodneme sa ani na tom, aby bola daň aplikovaná v celej Európskej únii.